Najbolj všeč mi je bil film, Hitri in drzni drugi del, zaradi tega, ker je pač veliko akcije in jaz imam rad da akcijske filme. Gre se pa o hitri vožnji, pridobivanju nekega denarja, in, sicer pa je v bistvu devet delov tega filma, to leto je glih prišel nov del tega filma. Namen ga imam pogledati, ampak drugi del mi je tudi, najbolj všeč zaradi tega, ker je to nekako najbolj smešno. Se pravi, zgodba tega filma je, v bistvu sem malo pozabil, a ne, ampak načeloma se gre o pridobivanju nekako nelegalnega denarja in, zgodba temelji na hitrih avtomobilih, pa tako nekako hitrem načinu življenja in temeljna zgodba tega filma je v bistvu, da se vsi držijo kakor neka družina, čeprav družina niso. V bistvu se mi zdi, da je Ljubljana nekako zelo dober kraj za turiste, čeprav sam živim v Ljubljani, ampak se mi zdi, da če bi kdo želel obiskati, je to zelo dober kraj, zaradi tega, ker imamo veliko znamenitosti. Všeč mi je pa zaradi tega, ker nekako je vse zelo dostopno, se pravi, imamo nakupovalne centre, imamo hkrati tudi nekaj narave, potem imamo, tudi vse dosti blizu. Se pravi, Ljubljana je nekako na v sredini Slovenije in potem pač lahko zelo hitro pridemo do morja, do gor ali pa česarkoli. glavne znamenitosti Ljubljane pa so v bistvu Tromostovje, ki se nahaja v centru mesta. To je na primer delo Jožeta Plečnika, znanega arhitekta. Potem imamo tudi, recimo Prešernov, kip. Tu iz mojega doma je to, se pravi, v bistvu stopim na avtobusno postajo in se zapeljem s katerimkoli, avtobusom do centra mesta. Tudi to poletje sem delal kot, natakar in to delo mi je zelo všeč zaradi tega, ker, všeč mi je delo z ljudmi, rad se tudi z ljudmi pogovarjam in se vsakemu posvetim na nekako na svoj način. Rad se tudi, nekako pohecam z ljudmi in to mi ta poklic tudi omogoča. Hkrati je pa tudi, delo zelo raznoliko in vsak dan je nekako različen. Seveda je pa ima tudi kot vsaka stvar nekako svoje slabosti. Slabost tega poklica je pa seveda, da recimo veliko pač prehodimo in je kar naporno. Kot natakar imaš naloge, recimo da, se pravi, glavna naloga je v bistvu raznašanje pijače od, šanka do, pač točke, kjer ljudje pijejo pijačo. Jaz imam v bistvu čez recimo teraso in v bistvu nosim od šanka do terase, to, pijačo. Seveda pa lahko tudi, v sili stopi tudi natakar za šank in pomaga pri pripravi kave, pri pri pripravi koktejlov in različnih drugih napitkov. Seveda pa je treba tudi poskrbeti, da je zaloga, vedno na voljo, se pravi, tukaj pride v poštev tudi polnjenje hladilnikov in polnjenje ostalih stvari. Potem imamo tudi, nalogo čiščenja, v bistvu vzdrževanja terase ali točke, kjer se pije pijača, zaradi tega da je nekako tudi ambient ustrezno pripravljen za stranke, se pravi, to tu obsega tudi čiščenje mizi in drugih različnih površin. Potem imamo tudi recimo, ko stranka pride, moramo pospraviti seveda te kozarce ali ostale pripomočke, ki so jih uporabljali pri pitju. In seveda odnesti nazaj v pomivalnico, hkrati pa moramo tudi očistiti pač to mizo in recimo razdeliti pepelnike. Recimo palačinke so mi zelo taka zanimiva jed. kar je najlažja priprava. Všeč mi je zaradi tega, ker jo lahko v bistvu različne namaze uporabim. Lahko so to slani ali pa sladki, v bistvu lahko eksperimentiram. Zadostno količino moke, jajc in pa mleka, se pravi, sestavin ni nekaj veliko. In pa to v bistvu nekako vse skupaj zmešamo, da dobimo tekočo maso. Nekako mora biti tudi, dosti gosta, a ne. In to maso tudi posolimo, vse hkrati zmešamo in potem pač pripravimo ponev, na katero, damo olje in olje seveda primerno segrejemo, potem z zajemalko, maso zlijemo na ponev in ustrezno pečemo. Potem, ko se ena stran dosti zapeče, da je dosti trdna, da jo obrnemo na drugo stran. Tu jo popečemo in odložimo na neki krožnik. In tako nadaljujemo postopek, dokler pač ne zmanjka mase. Mi je bila všeč knjiga o marketingu, ker me zanima ekonomija. In tam sem nekako videl, osnove marketinga in nekako, trike, marketinga, in kako vse skupaj to deluje. Kot sem že povedal, da so opisane osnove marketinga. In tudi nekateri triki marketinga in kako prepričati nekega kupca, da, kupi neki določen, produkt ali da tržimo uslugo. In kaj moramo, na kaj moramo biti prozorni pri tem, da bomo v bistvu imeli najbolj uspešno prodajo. Seveda pa tukaj v knjigi, ni samo marketing, ampak tudi nekako psihologija človeka in kako človek reagira na določen nov produkt. Nazadnje, kar se je zgodilo tukaj, je bila toča. In vem, da je bilo dosti poškodovanih stanovanjskih objektov. mislim, da je pa tudi nazadnje ta katastrofa terjala tudi, par žrtev. Klešče. Ker z njimi v bistvu lahko stvari primemo, jih izpulimo recimo kakšne žeblje. Ko jih tudi v bistvu privijačimo. In tako naprej. Zdi se mi, da je to nekako nepogrešljiv pripomoček in da ga nekako vsak delavec rabi. Najbolj všeč mi je seveda poletje, zaradi tega, ker so tudi takrat najvišje temperature, se pravi, najbolj sončno je. In mislim, da sonce zelo dobro vpliva na pozitivno voljo človeka, pozitivno razmišljanje. In takrat gremo tudi na morje seveda, imamo tudi več prostega časa in tudi, dnevi so nekako daljši. slabe plati tega letnega časa so v bistvu, da so temperature res visoke, a ne. In včasih pač, je tudi prevroče, da greš ven. In enostavno pač je druženje lahko tudi prikrajšano. Ampak to nadomestimo v bistvu z druženjem lahko v malo poznejših urah, ker je še vedno dan. Potem slabe, plati tega letnega časa so v bistvu tudi, da, veliko ljudi to, v bistvu ta vročina tudi prizadene na neki način. Se pravi, ali zaradi dehidracije ali zaradi, prevelike količine izpostavljanja soncu. In to lahko škoduje seveda zdravju. nekako elektrotehnika. Všeč mi je zaradi tega, ker je tudi to raznolik poklic, kjer, v bistvu potrebujemo nekako tehniško znanje. In pa so zelo pomembne številke v bistvu, se pravi, vse se nekako meri, vse, vse je določeno z neko mero, količino. In elektrika kot sama je prisotna povsod, se pravi, kot elektrotehnik, si zelo univerzalen. se pravi, lahko priskočiš na pomoč, povsod, kjer je stvar povezana z elektriko. Se pravi, bodisi, da so to, popravljanje elektroinštalacij ali pa tudi, ne vem, popravljanje televizij, lahko pa tudi seveda recimo sestavljanje računalnikov. In tako naprej. Seveda mi je pa všeč tudi zaradi tega, ker je to tudi zelo iskan nekako poklic in so zelo dobre možnosti glede zaposlitve. Nevarnost elektrike, se pravi, nevarnost električnega udara lahko privede tudi do smrtnih žrtev ali pa, povzroči nekako, trajne posledice. Pač moraš paziti pri tem poklicu, da si dobro zaščiten, da imaš ustrezno opremo, se pravi, neke čevlje delavske, delovna oprema, če je po potrebi rokavica in ostale, delovne pripomočke, da do tega električnega udara ne pride, seveda pa je tukaj pomembno tudi, da si samo vedno stoprocentno pri delu in da vse nekako premišljeno narediš, ker pravijo, da si pri tem poklical v bistvu samo enkrat zmotiš. Pes, zaradi tega, ker se mi zdi, da, nekako je najbolj tako zvest pa tako, v bistvu, kakor ga nekako naučiš, tako te tudi spoštuje. In če mu ti pokažeš spoštovanje, ti ga tudi on nekako nazaj. in zaradi tega, ker ta žival terja neko dozo odgovornosti, se pravi, da bi omogočil psu dobro življenje, ga moraš tudi ti zbuditi, ga peljati nekako na, nekako potrebe, a ne. in mu zadovoljiti tudi potrebe s hrano in ustrezno količino tekočine in seveda je pa to tudi terja veliko odgovornosti, a ne. Za to domačo žival je potrebno skrbeti na način, da ga pelješ na sprehod, mu omogočiš tudi, neko dozo aktivnosti, mu popestriš dan s tem, da mu mečeš žogico ali se v bistvu na neki drug način igraš z njim. Seveda pa ga mu moraš tudi omogočiti druženje z ostalimi psi, a ne. Da je v družbi nekako potem. Moraš ga tudi ustrezno nahraniti, da pes ni lačen. In pa seveda tudi, da ni žejen. To je tudi obveznost neka. Se pravi, ko greš na morje, ga v bistvu moraš tudi s sabo vzeti ali pa priskrbeti neko varstvo. Ljudje ogrevajo svoje hiše na kurilne peči in nalagajo notri, drva, ki jih, nekako zakurijo, in to da toploto. v bolj modernih časih recimo v blokih, kjer živim tudi sam, pa centralno ogrevanje. Se pravi, nam toploto dajo radiatorji. Seveda pa prihaja tudi v modo sedaj IR-paneli, ki so vse bolj pogosti v hišah. Pravijo, da je to nekako najboljši, najbolj kvaliteten vir toplote. Če bi prijatelja povabil na rojstni dan, bi mu rekel, povabljen na rojstni dan, ki se bo zgodilo dne recimo štirinajstega osmega dva tisoč enaindvajset ob osemnajsti uri v kinu Arena center. In bi mu nekako tudi opisal, kaj se bo na tem rojstnem dnevu dogajalo. Imeli bomo druženje v kinu s sošolci in potem bomo šli na pijačo v mesto. Vse najboljše, dragi prijatelj, za tvoj rojstni dan ti želim, da se ti v življenju uresničijo vse želje. Upam, da se čimpreje vidimo.